málið var kallað aftur til nefndar milli annars og þriðju umræðu og allsherjarnefnd fundaði í morgun vegna þessara breytingartillagna við gerum tvær eins og ég sagði minni háttar breytingar önnur er tæknilegs eðlis og eins og segir í breytingartillögunni hljóðar hún svo sextugustu og sjöundu grein orðist svo eftirfarandi breyting verði á sjöundu grein laganna fyrstu málsgrein orðast svo fjármálaráðherra fer með eignarhlut ríkisins í ríkisútvarpinu o h f hin breytingartillagan sem við gerum við stjórnarráðsbandorminn er að gildistími frumvarpsins verði fyrsta október en ekki fyrsta september það eru ekki nema tvær vikur til mánaðamóta og þetta þótti óþarflega stuttur tími til að hrinda í framkvæmd þeim breytingum sem óhjákvæmilega þarf að gera á verkaskiptingu milli ráðuneyta og stofnana ráðuneytanna þannig að allsherjarnefnd var samtaka í því að gefa þessu lengri tíma og gildistíminn væri sem sagt fyrsta október í staðinn fyrir fyrsta september að öðru leyti skýrir málið sig sjálft þetta eru eins og ég segi bara tvær minni háttar breytingar en efnisleg um ræða um stjórnarráðsbandorminn hefur auðvitað farið fram og ég reikna með að það hafi náðst samkomulag milli forseta og þingflokks sjálfstæðisflokksins um að málið verði tekið aftur upp á morgun